Cuvintele nu ar trebui privite ca niște crime, iată ce a susținut Liu Xiaobo în Carta 08, manifestul politic pe care l a inițiat și care a fost susținut, așa cum s a spus, de mii de chinezi.

O dovadă e și faptul că, așa cum s a anunțat în această dimineață, Tzu Yong Jun, lider al mișcării din Piața Tiananmen a fost condamnat, la rândul său, la 9 ani de închisoare. În consecință, eu consider că este esențială abordarea subiectului drepturilor omului în cadrul următorului summit Uniunea Europeană China, așa cum precizează articolul 9 din rezoluție.